Het is niet de eerste wrijving tussen de VS en de EU over handel.

Ik roep de Commissie dan ook op alles in het werk te stellen om via onderhandelingen tot een oplossing te komen. Terecht spreekt u over het inzetten op de escalatie. Dit debat gaat dan wel over het geschil met de VS, maar ik wil de Commissie er ook graag aan herinneren dat we ook nog zoiets hebben als een Russische boycot die nu inmiddels alweer vijf jaar aansleept. De sector ondervindt hier nog steeds de lasten van en de aandacht hiervoor dreigt in mijn beleving te verslappen. Dat baart mij zorgen. De rekening van internationale handelsconflicten wordt maar al te vaak bij de agrarische sector gelegd.